To historyczny moment dla Ukrainy narodu europejskiego gdy chodzi o kulturę i o historię, a to także bardzo ważny moment dla nas, dla politycznej Europy, bo powinniśmy usłyszeć to pukanie Ukraińców do unijnych drzwi i powinniśmy, mówię to jasno, powiedzieć, że w przyszłości, nie wiemy kiedy dokładnie, ale w przyszłości miejsce Ukrainy jest w Unii Europejskiej i to trzeba zadeklarować.

Ja znam i my znamy szereg polityków, którzy w tym rządzie będą to są politycy proeuropejscy.

Dzisiaj były starcia na Krymie. Właśnie dzisiaj w takim razie powinniśmy powiedzieć jasno, że jesteśmy jako Unia Europejska za integralnością terytorialną Ukrainy, za tym, żeby całe terytorium Ukrainy pozostało takie jakie było do tej pory.

My takiego królika nie znamy. Doświadczenia mówią co innego. Bądźmy w tej kwestii ostrożni. Gdy przemawiałem na Majdanie, a przemawiałem trzy razy, to najżywsze reakcje Ukraińców towarzyszyły moim słowom o zniesieniu wiz. Tak, powinniśmy to zrobić. Wiemy, że niektóre rządy europejskie są sceptyczne, ale powinniśmy jednoznacznie w tym kierunku pójść.

Wreszcie, potrzeba nie tyle planu Marshalla, potrzeba planu Unii Europejskiej pomocy finansowej, paktu stabilizacyjnego. To też Ukrainie się należy, to też powinniśmy im dać.